ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum um fjármálafyrirtæki

frumvarpið mælir fyrir um hvernig staðið verður að innleiðingu á breyttum reglum um eigið fé fjármálafyrirtækja sem teknar eru upp á evrópska efnahagssvæðinu með breytingum á tveimur tilskipunum númer tvö þúsund og sex fjörutíu og átta og númer tvö þúsund og sex fjörutíu og níu reglurnar eru byggðar á staðli frá basel nefndinni um bankaeftirlit svonefndum basel tvö staðli sem gefinn var út í júní tvö þúsund og fjögur og uppfærður í nóvember tvö þúsund og fimm hann kemur í stað eldra staðals um eigið fé alþjóðlegra fjármálafyrirtækja sem að stofni til er frá nítján hundruð áttatíu og átta gert er ráð fyrir að þessar nýju reglur verði innleiddar í lög og reglur aðildarríkja evrópska efnahagssvæðisins með gildistöku hinn fyrsta janúar tvö þúsund og sjö sú leið hefur verið valin í frumvarpinu eins og reyndar víðar að meginatriði breytinganna verða lögfest verði frumvarpið að lögum en útfærslum og tækniatriðum er vísað í reglur sem fjármálaeftirlitið setur tilgangur þess að lögbinda ákveðið lágmark eigin fjár fjármálafyrirtækja sem þó ákvarðist af umfangi starfseminnar helgast af því að fjármálafyrirtæki þurfa að geta þolað talsverð fjárhagsleg áföll án þess að lenda í greiðsluþroti reglur basel nefndarinnar hafa það að markmiði að samræma reglur milli aðildarríkja nefndarinnar hvað varðar starfsemi alþjóðlegra fjármálafyrirtækja á evrópska efnahagssvæðinu hefur frá upphafi verið farin sú leið að láta basel reglurnar gilda um öll fjármálafyrirtæki hvort sem starfsemi þeirra er alþjóðleg eða bundin við eitt land markmiðið með breytingunum er einkum að ákvörðun um lágmark eigin fjár fjármálafyrirtækja verði byggð á nákvæmari viðmiðun en hingað til hefur verið stuðst við þannig að fyrirtæki sem hafa góða stjórn á áhættum sínum geti notið þess við útreikning á eiginfjárkröfunni þetta er gert með tvennum hætti meginreglur eru annars vegar ítarlegri en áður og auk þess geta stór fjármálafyrirtæki með öflugt skipulag fengið að byggja eiginfjárkröfuna á eigin áhættumati að hluta ákvæði um eigið fé eru í áttatíu og fjögur og áttugustu og fimmtu grein laganna í þremur fyrstu málsgreinum áttugasta og fjórðu grein eru ákvæði um lágmark eigin fjár sem lagt er til að breytist nokkuð þannig að nýjar málsgreinar koma í staðinn fyrir eldri síðari hluti greinarinnar er einkum skilgreining á eigin fé í þessu samhengi og leggur frumvarpið til nokkrar breytingar á henni lagt er til að hugtakið eiginfjárgrunnur verði notað í áttugasta og fjórðu grein í stað hugtaksins eigin fjár en þetta hefur í för með sér breytingar á nokkrum öðrum lagagreinum breytingar eru lagðar til á áttugasta og fimmtu grein sem fjallar um liði sem draga þarf frá eigið fé áður en það er borið saman við lágmarkið þá er lögð til breyting á sautjándu grein vegna innleiðingar á ákvæði tilskipunar tvö þúsund og sex fjörutíu og átta um fullnægjandi innri ferla við mat á áhættum og eiginfjárþörf fjármálafyrirtækis og breyting á tuttugustu og áttundu grein vegna lagfæringar á undanþáguákvæði um hámark á virkum eignarhlutum en það ákvæði hefur áhrif á hvaða liðir dragast frá eiginfjárgrunni samkvæmt áttugustu og fjórða og áttugustu og fimmtu grein laganna eins og áður kom fram er reiknað með að þessar nýju reglur komi til framkvæmda á evrópska efnahagssvæðinu hinn fyrsta janúar næstkomandi mikilvægt er því að þetta frumvarp verði að lögum fyrir áramót hæstvirtur forseti að lokinni þessari umræðu óska ég þess að frumvarpinu verði vísað til annarrar